Hvala, gospod, predsedujoči. Hvala, gospod Jurša, kolega Jurša, tudi za vašo razpravo. Vem, da ste dolgoletni poslanec in da spremljate vso tudi vi to situacijo in spremembo zakonodaje, v državnem zboru še bolj kot jaz verjetno oziroma dlje časa, in vem in verjamem, da veste, kaj se je zgodilo, in da je bila tisto leta dva tisoč deset krivica za te ženske in jaz verjamem, da se vi tega zavedate. Seveda, to je bil, minister Svetlik. Žal, pa na mislim zdaj nič očitati, ker ni bil namen očitajoče, tako ke ke, ke vašne, oziroma, bili ste v vladi in jaz mislim oziroma jaz izhajam iz tega, da če sem jaz bila prisotna, ko se je naredila neka krivica, bom tem, bom potem za odpravo te krivice še sama še toliko bolj delala, da bi se, vendarle to delo, odpravilo. In seveda je tukaj tudi na strani vas oziroma Desusa verjetno potencial, da vendarle še bolj iščete rešitve, da bi lahko rešili to, problematiko pri teh, starejših ženskah. Rekel ste, ne obsojam predlagatelja. Jaz ne vem, zakaj bi me obsojali. Jaz, resnično želim to pomagati in to je moje delo v tam državnem zboru zagotovo ves čas, da opozarjam, da je bila tukaj storjena krivica, ki jo je potrebno odpraviti. vprašanje, kje vzeti, da bi se dalo na to stran, iskati rešitev, se mi zdi, da že kar dosti časa preteklo, in da iskati že šest, sedem let rešitev, da bi se tole, odpravilo, se mi zdi celo mogoče, tako, malo neodgovorno, zato ker enostavno čas prehitro teče. In, ... Čakati, da, da bi se te zadeve same po sebi uredile, ste ugotovil, gospod Jurša, ne bojo se same od sebe uredile, če ne bomo skupaj stopili pa probali rešitev po najti. Seveda je na vas ponovno večja teža, ker ste v vladi in lažje iščete te rešitve, a ne, kakor mi. in prav ste ugotovili, teh žensk je vedno manj, teh žensk je vedno manj, kar pomeni, da vsa ta skrb, ki ste jo v svojih stališčih izrazili, pa izražali, da, da, ta delitev dela e, enakost, v gospodinjstvu med moškim in žensko. In ta skrb za ženske, ki bojo imele vedno manj, je vedno manjša, ker teh žensk praktično zelo malo še ostaja na kmetijah in so ... In seveda je zdaj možnost, da so zavarovane, tudi kmečko zavarovane, ali pa imajo dopolnilno dejavnost ali pa imajo celo obrt, tam, kjer, in to možnost seveda kmetija ali podeželje ali pa dopušča, ampak jaz govorim o tistih, ki te možnosti niso imeli v preteklem režimu, ki smo ga imeli, zato govorim. In se mi zdi, da da bi vendarle odpravili, te krivice, da je da je denar, ker za človeka mora biti vedno denar.